Niet alleen de energiezekerheid, niet alleen klimaat hoe belangrijk ook niet alleen de energie armoede of de behoefte aan energie van onze industrie, maar de totale benadering.

Waarom investeren wij niet in die energie efficiëntie en die hernieuwbare energie? Omdat wij 28 verschillende soorten beleid hebben, met een energiemix hier en een energiemix daar, zonder een duidelijk plaatje waar wij naartoe moeten. Dat is de kracht van de energie unie en daarin moet je prioriteiten stellen.

Maar ook daar moeten wij oppassen dat het niet bij theorie blijft. En dan kom ik toch op het investeringsplan.

Wat ons betreft is de energie unie één van de pijlers die daaronder zit, één van de kaders die bepaalt waarin geïnvesteerd moet worden. Daarover zijn wij het eens, maar daarom zijn wij ook een beetje op ons ongemak in het Europees Parlement en ook collega Grossetête heeft het terecht aangegeven een andere pijler van de energie unie is onderzoek en ontwikkeling. Zonder onderzoek en ontwikkeling halen wij het niet.